flytja okkur þessa skýrslu sem ég tel að sé vitnisburður um samstarf norðurlandanna það að við skulum geta haft dagskrá á öllum norðurlöndunum um þetta leyti sem fjallar um sama efni það tel ég að sé einsdæmi að það sé hægt að koma á slíkri samvinnu það er ekki nóg orð eru til alls fyrst og mikilvægt að halda áfram þeirri vinnu sem staðið hefur um nokkurt skeið allt frá árinu tvö þúsund og sjö að sett var á laggirnar sérstök nefnd til þess að fjalla um og höndla það verkefni sem við erum að fjalla um núna sem sé það landamærahindranir innan norðurlandanna og það í víðasta skilningi hér er ég með undir höndum nýútkominn upplýsingabækling sem frá upplýsingamiðlunarveitu norðurlandanna sem heitir hallo norden eða halló norðurlönd þar sem eru veittar gegnum netið upplýsingar um réttindi fólks og hvaða leiðir og leiðbeiningar til fólks sem vill flytjast á milli norðurlandanna hvaða leiðir það eigi að fara og hvað þurfi a athuga áður en flutt er á milli norðurlandanna í þessum litla bæklingi sem er nýútgefinn er sagan um jyrki og jóhönnu líf venjulegrar fjölskyldu á norðurlöndunum með landamæri og þetta er ungt fólk sem er af finnskum og íslenskum ættum og flytur sig á milli norðurlandanna eftir atvinnu og námi þau reka sig á eins og rakið er hér í þessum bæklingi á hindranir hvað varðar námslán foreldragreiðslur starfsréttindi atvinnuleysistryggingar endurhæfingu sjúkragreiðslur og örorkubætur þetta er allt rakið hér í lítilli trúverðugri sögu sem gæti verið í lífi hverrar fjölskyldu nú er það á

miklu meira á milli landa og ferðast miklu meira heldur en bara fyrir þrjátíu fjörutíu árum síðan og möguleikum út um allan heim hvað þá að skreppa hér yfir pollinn og fara til einhverra norðurlandanna áður var þetta algengast hvað varðaði nám sérfræðinám sem íslendingar sóttu helst til norðurlandanna en nú á þetta við um alla þætti samfara þessu er það náttúrlega því mikilvægara að við stöndum sem norðurlöndin saman um það að tryggja réttindi fólks sem flytur á milli landa og reynum að útrýma þeim hindrunum sem þegar eru til staðar og reyna með fremsta megni að koma í veg fyrir að vera ekki að búa til nýjar hindranir á hinum ýmsu sviðum það sem getur beðið snúið fyrir ungt og fullfrískt fólk getur verið nær óyfirstíganlegt fyrir þá sem eldri eru og hvað þá ef einstaklingar eiga við fötlun eða veikindi að stríða því er það svo mikilvægt að réttindi fólks með fötlun eða sem þarf að njóta réttinda frá almannatryggingum að þar sé fyllsta réttlætis gætt og tryggt að fólk geti flutt á milli án þess að réttindi þeirra eða afkomu þeirra sé ógnað ég vil þakka öryrkjabandalaginu sérstaklega fyrir ötula baráttu fyrir hönd sinna félagsmanna og fyrir það að benda ótrauð á allar þær hindranir sem eru og

og flytur á milli landa vegna mismunandi örorkumats hvað það sé mikilvægt að ryðja þeim hindrunum úr vegi sem núna eru í norræna fötlunarráðinu á öryrkjabandalagið fastan sess og hefur verið fulltrúi þeirra duglegir að benda á algjörlega dæmi um það hvaða hindranir geta komið upp hindranir sem maður hugsar ekki út í ég tel að ég vilji benda á og með leyfi hæstvirts

inn í þá umræðu sem mun nú fara í gang þegar þessi nýja skýrsla kemur fram sem kom út í gær um niðurstöður nefndar sérfræðinefndar á kortlagningu á öllum þeim hindrunum sem eru ljósar í dag á milli norðurlandanna þá á það ekki eingöngu við um í þeirri skýrslu er bent á leiðir þetta er skýrsla sem ég tel að muni verða hér til umræðu ég hvet til þess að það verði ekki bara á vegum sérstakrar nefndar um norrænu landamærahindranirnar að það verði ekki eingöngu á vegum samstarfsráðherranna og ráðherranefndanna sem verður fjallað um þetta mál þetta er komið þessi skýrsla inn til þinganna þannig að við verðum öll sömul sem tökum á bæði inn og stjórnsýslan sem taki á þessum málum með leyfi hæstvirts forseta vil ég vitna hérna í tillögur að lausnum frá öryrkjabandalagi íslands þau leggja til að örorkulífeyrir verði greiddur að fullu til örorkulífeyrisþega í því landi sem viðkomandi er með lögheimili tryggingastofnun ríkisins eða sambærilegar stofnanir á norðurlöndunum deili kostnaði á milli sín eftir ákveðnum reglum sem samið verði um þetta fyrirkomulag er sambærilegt og gert er varðandi sjúkrakostnað norðurlandanna í annarri tillögu segir á meðan landamærahindranir varðandi greiðslur örorkulífeyris eru enn til staðar er hægt að leysa málið á eftirfarandi hátt þegar sótt er um örorkulífeyri í öðru landi verður tryggingastofnun ríkisins gert það skylt að aðstoða örorkulífeyrisþega með örorkumat frá tr í gegnum allt umsóknarferlið þá bæði tr gert að afla og veita upplýsingar um réttindi l lífeyrisþega í öðrum norrænum löndum ef þess þarf veiti tr aðstoð vi að kæra og fylgja málum eftir á meðan beðið er eftir niðurstöðu um örorkumat frá öðru norðurlandi fái fólk óskertar örorkulífeyrisgreiðslur frá íslandi þar sem það er með lögheimili sama fyrirkomulag eigi að gilda á öllum norðurlöndunum hvað þetta varðar í þriðju tillögu til

norðurlandaráðs segir öryrkjabandalagið tekur undir mikilvægi þess að komið verði á fót norrænum umboðsmanni landamærahindranir umboðsmaðurheyri undir norrænu ráðherranefndina í fjórða lagi tillaga öryrkjabandalagsins öryrkjabandalagið styður þá tillögu að þegar lagafrumvörp eru lögð fyrir þing hvers norðurlands fyrir sig að mat fari fram á því hvort möguleg landamærahindrun geti skapast ef frumvarpið verður að lögum hæstvirtur forseti þetta voru tillögur sem öryrkjabandalagið lagði fyrir velferðarnefnd norðurlandaráðs tuttugasta og annan mars síðastliðinn ég heyrði hér í umræðunum sem fram hafa farið að það er vel tekið undir að minnsta kosti sumar þessara tillagna og það er von mín að þær fari svo saman xxx xxx unnar með þeim tillögum sem fram komu í þeirri skýrslu sem út kom í gær og að sú skýrsla komi þá einnig hingað til þingsins hæstvirtur forseti ég vil þakka þessa umræðu og vona að hún muni leiða okkur til farsælla lausna á þeim hindrunum sem okkur þykir miður að það skuli vera en löggjöf landanna er ólík ekki ætlum við að steypa að minnsta kosti enn sem komið er öllum norðurlandaþjóðunum í eitt ríki þannig